þeir hafa verið margir fallegir að undanförnu haustdagarnir ég held þó að enginn slái síðastliðinn sunnudag út hann rann upp sérstaklega bjartur og fagur og á þeim morgni vöknuðum við íslendingar í fyrsta sinn í meira en hálfa öld í herlausu landi brottför hersins markar mikil tímamót það felur í sér tækifæri til að móta nýjar áherslur í utanríkis og öryggismálum þjóðarinnar tækifæri til að ná sáttum

eftir harðvítugar deilur í meira en hálfa öld sem dvöl erlends hers í landinu hefur skapað það var að vísu ekki mikill sáttatónn í morgunblaðinu í gær sem í s staksteinum sínum svívirti allt það fólk og minningu þeirra látnu sem sameinuðust í kröfunni um herlaust land fólk sem hafði þá afstöðu að hér skyldi ekki vera erlendur her fólk sem vildi virða vopnleysis og friðararfleifð þjóðarinnar

að það vildi herlaust land það er auðvitað ekki mikið við því að gera þó

það er verst fyrir viðkomandi

um byggðir þessa lands skyldi sú höll sem hið góða skáld ólafur jóhann sigurðsson orti um á sinni tíð hafa verið morgunblaðshöllin en við sem gleðjumst yfir brottför erlends hers við viljum horfa fram á veginn þjóðin þarf nú að horfa fram á veginn allar þær ráðstafanir sem við þurfum að gera eru borgaralegs eðlis og vel viðráðanlegar þær fela líka í sér tækifæri að yfirtaka rekstur keflavíkurflugvallar og nýta flugvallarsvæðið til atvinnusköpunar þættir sem lúta að

allt eru þetta þættir sem við getum vel ráðist í og eigum að leysa af fullum metnaði sýndarmennskuhervarnir höfum við hins vegar ekkert með að gera og ísland á á nýjan leik að taka sér óháða stöðu utan hernaðarbandalaga þannig að arfleifð vopnleysis og friðar sem var grundvöllur fullveldisins nítján hundruð og átján og stofnunar lýðveldisins nítján hundruð fjörutíu og fjögur verði í heiðri hafður á nýjan leik ýmsar fullyrðingar utanríkisráðherra í ræðu sinni um þetta mál koma mér hins vegar spánskt fyrir sjónir þannig segir til dæmis hæstvirtur forsætisráðherra hér á fyrstu blaðsíðu með leyfi að óhætt sé að segja að ákvörðun bandaríkjamanna um að loka varnarstöðinni hafi komið á óvart bíddu nú við hæstvirtan forsætisráðherra hvar hefur þú alið manninn kom það einhverjum á óvart allt í einu að bandaríkjamenn vildu fara sömuleiðis segir forsætisráðherra að að hans mati hafi samkomulagið sem tókst um málið í heild verið gott og íslendingum hagstætt og rökstuðningurinn er meðal annars sá að hér sé engin bráðamengun og við getum þrifið upp eftir kanann svona eftir því sem okkur henti eða þegar okkur henti ég vara við þessum hugsunarhætti það að bandaríkjamenn skuli hverfa héðan á brott leystir undan því að bera fulla og óskipta ábyrgð á menguninni er langalvarlegasti veikleiki þessa samkomulags fyrir utan kannski það hvernig bandaríkjamönnum líðst að koma fram við sína starfsmenn en eitt þurfum við að gera áður en við getum lokið til fulls þessum óskemmtilega kafla okkar sögu kafla hersetunnar kaldastríðstímanum það þarf að leggja öll spil á borðið og gera upp þær stórfelldu persónulegu og pólitísku njósnir sem virðast hafa verið stundaðar hér af tilteknum aðilum fólk sem ekkert hafði til saka unnið og aldrei nokkur óþjóðhollur hlutur hafði sannast á virðist hafa mátt sæta því vegna skoðana sinn og hugsjóna að um það var njósnað friðhelgi einkalífs þess var rofin það galt skoðana sinna á vinnumarkaði og upplýsingum um einkahagi þess og skoðanir var komið í hendur óviðkomandi aðila

hinir hersetuflokkarnir alþýðuflokkurinn sálugi og framsóknarflokkurinn stunduðu þetta er auðvitað ekkert annað en stórfellt hneyksli þetta er áfall fyrir réttarríkið á íslandi þetta er sams konar hneyksli og símhleranirnar í noregi sem norski krataflokkurinn var rammflæktur í þóttu í því landi þetta mál verður að gera upp við verðum að hreinsa út þetta sársaukafulla tímabil í okkar sögu og við getum aðeins gert það á þann hátt sem þjóðir sem þannig stendur á um gera eins og gert var í noregi undir forustu norska stórþingsins eins og gert var upp við aðskilnaðarstefnuna í suður afríku með

og kannski veldur það óróleika hér og þar í bænum að þeir sem bornir voru þungum sökum þeir sem njósnað var um þá er sagan að sýkna á þá hefur aldrei sannast nokkur skapaður hlutur en hinir eru komnir á hnén í foraðið þá að öðrum málum góðir tilheyrendur því miður er það staðreynd að þegar einu lýkur tekur gjarnan annað við það er staðreynd að þegar þessi tækifæri skapast til að sameina þjóðina á ný eftir harðvítugar deilur sem vera hersins hér hefur valdið þá eru brostnar á aðrar og ekki síður harðvítugar deilur og nú um stóriðjustefnu ríkisstjórnarinnar í þessu máli varðandi stóriðjustefnuna einar minn er vissulega gjá milli þings og þjóðar því aðeins ein stjórnmálahreyfing við vinstri græn höfum staðið heil og óskipt gegn stóriðjufárinu hér innan þings hefur verið við ofurefli að etja en meðal þjóðarinnar vex andstaðan við landdrekkingarstefnuna dag frá degi mörgum var þungt í síðustu viku þegar vatnssöfnun hófst í hálslón við vinstri græn höfum krafist þess að því verði frestað og farið verði yfir málið á nýjan leik og nýtt óháð áhættumat verði unnið það er enn tími til að gera meðan aðeins vetrarrennsli er í jöklu og það á auðvitað að gera en það er ekki síður mikilvægt að þann átti sig á því sem fram undan er og í pípunum í þessum efnum þrjú ný risaverkefni í viðbót eru á teikniborðinu og undirbúin af kappi stækkun álversins í straumsvík um tvö hundruð áttatíu þúsund framleiðslugetu á ári álver í helguvík með tvö hundruð fimmtíu þúsund tonna framleiðslugetu álver við húsavík með tvö hundruð fimmtíu þúsund tonn samtals sjö hundruð áttatíu þúsund tonna framleiðsla í viðbót við þau sjö hundruð níutíu þúsund tonn tæp sem framleidd verða á árinu tvö þúsund og átta miðað við núverandi framkvæmdir tvöföldun sem sagt í viðbót við allt það sem nú er verið að undirbúa framleiðslu á gangi þetta eftir

í álframleiðslu og sextíu prósent ef hin þrjú nýju verkefni bætast við á árunum fram til tvö þúsund og fimmtán fjárfestingar upp á fjögur hundruð þrjátíu milljarða króna á nokkrum árum þetta er veruleikinn þetta er nýja ekki stóriðjustefnan eða afturvirka stefnubreytingin sem iðnaðarráðherra og nú

álver með tilheyrandi virkjunum í viðbót í staðinn fyrir tvö sem nú eru í byggingu þetta eru áformin þetta þurfa menn að horfast í augu við

ræddi um efnahagsmál hann sagði það var tekist á við óróa í þjóðarbúskapnum er það nærri tíu prósent verðbólga er það átján komma sjö prósent viðskiptahalli upp á tvö hundruð og níu milljarða króna á þessu ári sem nú stefnir í er það órói í efnahagsmálum það sem mikilvægast er þó að menn hafi í huga er að gangi öll þessi áform eftir þá mun nýtt langt þenslutímabil ganga í garð jafnvel þegar á næsta ári þá mun seðlabankinn ekki treysta sér til að lækka vexti þá mun annað atvinnulíf þurfa að búa við þenslu verðbólgu viðskiptahalla og skuldasöfnun jafnvel í sjö mögur ár er það það sem menn vilja nei þeirri stefnu höfnum við góðir áheyrendur það er gleðiefni að stjórnarandstaðan mætir nú samhentari og einbeittari til leiks en hún hefur gert að undanförnu hvers vegna gerum við það við gerum það vegna þess að við eigum okkur eitt mjög mikilvægt sameiginlegt markmið sameiginlegan ásetning og það er að fella ríkisstjórnina og það er að taka við það dugar ekki eins og ríkisstjórn davíðs oddssonar halldórs ásgrímssonar og nú geirs h haarde hefur gert að lifa í einhverjum sjálfumglöðum draumaheimi eigin milli ímyndaðrar og ágætis og kenna öllum öðrum um ef eitthvað bjátar á seðlabankanum viðskiptabönkunum eða jafnvel dönskum bönkum og talandi um þá fóstbræður davíð oddsson og halldór ásgrímsson þá eru það auðvitað sérkennilegar aðstæður að þeir eru nú báðir hrokknir fyrir borð íslenskrar stjórnmálaþátttöku á kjörtímabilinu um leið og ég þakka þeim samstarfið hlýt ég að segja að uppgjörið við arfleifð þeirra stefnu ríkisstjórnar þeirra er eftir það verður því að fara fram að þeim sjálfum persónulega fjarstöddum en flokkar þeirra eru hér og samstarfsmenn þeirra eru hér og stefnan er sú sama og hana skulum við kjósa af okkur næsta vor góðir landsmenn ég þakka áheyrnina